Az utóbbi hónapokban újra a félelem az úr az Észak Szerbiában lévő, több nemzetiség főleg magyarok lakta Vajdaságban.

Év eleje óta összesen tizenöt morális és öt fizikai támadás történt, kettő súlyos.

Ezt erősíti az a tény, hogy máig nem került sor olyan büntetésre, amelyben ilyen etnikai támadás esetén végrehajtás is sorra került volna, ami az igazságszolgáltatás elégtelen működését és sajnos, a hosszú évek tapasztalata alapján, elnéző hozzáállását is jelzi. Ezt erősíti az a tény, hogy a mai napig a szerb többség nem tudja tudomásul venni, hogy meg kell emlékezni sok tízezer ítélet és egyéni bűnösség nélkül kivégzettekre is. Meddig tűrheti az Európai Unió, hogy európai nyelvet beszélő őshonos lakosokat fizikailag és lelkileg terrorizálnak egy potenciális tagállamban a XXI. század elején?